Voorzitter, ik denk dat het een vrij correcte samenvatting is van de interventies die we vandaag gehoord hebben dat er in dit Parlement een duidelijke meerderheid is voor het bereikte compromis over de begroting. Ik heb ook vaak horen zeggen Het had beter gekund,

Maar nogmaals, ik heb vastgesteld dat er toch wel een grote meerderheid is, wat uiteraard een heuglijke vaststelling is als voorzitter van de Begrotingscommissie. Dit komt op een scharniermoment voor Europa. De hele wereld is in beweging zoals zelden tevoren China, de VS, geopolitieke bewegingen, technologie, klimaat...

Zonder dat op een uitdrukkelijke manier te doen, zal Europa een voetnoot in de geschiedenis worden en ik denk dat iedereen die hier aanwezig is dat op een constructieve manier wil voorkomen. Als Europa zich wil laten gelden, dan zijn daar ook middelen voor nodig en een efficiënt gebruik van middelen. Die twee gaan onherroepelijk samen. Daarvoor

Ik hoop dat we dat kunnen doen in een sfeer van onderling vertrouwen en respectvolle openhartigheid, zoals we dat ook met de laatste besprekingen in het kader van de bemiddelingsprocedure hebben kunnen doen, en de grote eer daarvoor gaat naar de rapporteurs, Monika en Eider, gaat zeker ook naar het Finse presidentschap, Kimmo en zijn team, maar zeker ook naar iemand waar we vandaag zoals we dat in Vlaanderen zeggen, met hangende pootjes afscheid van nemen, commissaris Oettinger. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Zijn bijdrage, van hem en van zijn team, aan het bereiken van het compromis de afgelopen week was zeer groot, waarvoor nogmaals, beste Günther, mijn grootste appreciatie.